Éliminer l'écart salarial, c'est aussi lutter contre la pauvreté des femmes et leur exclusion sociale. L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes est intolérable socialement et économiquement.

On estime qu'en réduisant de deux points de pourcentage supplémentaires l'écart de rémunération femmes hommes nous pourrions faire progresser le PIB de l'Union européenne de plus de 40 milliards par an. L'égalité est aussi au cœur de l'inspiration du socle européen des droits sociaux que nous nous sommes engagés à mettre pleinement en pratique. Le temps est venu de mettre à jour le plan d'action de l'Union européenne en la matière en travaillant autour de trois axes. Premièrement, la transparence des informations sur les rémunérations, qu'il faut améliorer.

Grâce à l'obligation de transparence des salaires et à la mise en place de mesures d'audit, nous disposerons de données précises, objectives et à grande échelle qui nous permettront de mieux définir les contours de ces possibles discriminations et également de mesurer les progrès réalisés. Je me réjouis que la Commission se soit résolument engagée dans la voie de cette transparence qui s'inscrit dans les obligations résultant de la directive de 2014 en matière d'information extra financière.

Enfin, n'oublions pas d'agir sur le contexte plus général d'organisation de nos marchés du travail en matière de stéréotypes, d'orientation, de formation, d'éducation. Madame la Commissaire, nous attendons impatiemment la nouvelle stratégie sur l'égalité des genres et de voir s'appliquer une nouvelle modalité du principe à travail égal, salaire égal.